Señora presidenta, ofrecer un puerto seguro a las más de 600 personas que navegan en el Aquarius es una obligación del Derecho internacional y una obligación humanitaria. Querer demostrar mano dura ante estas situaciones dramáticas es irresponsable, además de incoherente, porque 400 de los 629 rescatados lo han sido por parte de la Guardia Costera italiana, a las órdenes del mismo Gobierno que les ha denegado el desembarque en sus costas. Italia tiene razón cuando pide la implicación de todos los Estados miembros, pero no la tiene cuando niega atención a víctimas de naufragio.

Es urgente consensuar nuevas reglas que nos alejen de esta imagen egoísta, prepotente y descoordinada que estamos dando de Europa. Por suerte, hoy tenemos Valencia que, como Barcelona y Cataluña, queremos ser y somos tierras mediterráneas de acogida. Por eso, el Gobierno de Cataluña ya se ha ofrecido a acoger a los 600 refugiados del Aquarius.